Ces projets sont pourtant nombreux. Ils sont essentiels à la cohésion régionale et sociale et ils ont un rôle important dans la réduction des disparités. Il est essentiel de donner plus de visibilité à ces projets, car ils sont l'image concrète de l'action de l'Union européenne. Il est et il demeure important de communiquer sur la valeur ajoutée européenne des projets qui sont financés. Comme rapporteur sur ce dossier pour la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement, je souligne les effets de ces projets sur les plans de la création d'emplois et de l'intégration sociale. Il importe également de réduire la charge administrative, sans réduire les contrôles, afin de permettre un accès plus facile pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles situées dans des zones rurales. Enfin, j'insiste sur l'importance de garantir la participation des partenaires sociaux et des acteurs de terrain. Ils doivent pouvoir être associés aux différentes étapes de la programmation, de la mise en œuvre ainsi que du suivi et de l'évaluation de l'utilisation de ces fonds.